um klukkan tvö í dag að loknum störfum þingsins fer fram umræða utan dagskrár um samskipti íslenskra stjórnvalda og erindreka við fulltrúa bandarískra stjórnvalda málshefjandi er háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson utanríkisráðherra össur skarphéðinsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu